Statele membre prezintă însă un potențial diferit de resurse energetice.

Gazul natural va juca un rol important în mixul energetic al Uniunii, dat fiind noile proceduri de extracție.

Avem nevoie de investiții considerabile în infrastructura de energie, care ar putea asigura un transport facil între statele membre.